Señor presidente, valoramos aquí la aplicación de la Directiva de responsabilidad medioambiental que se aprobó el año 2004 y que luego fue transpuesta unos años después. El objetivo era, sin duda, poder prevenir y reparar cualquier daño medioambiental bajo el principio de que quien contamina paga. Es clave, lógicamente, todo lo que es prevención y reparación para poder tener un crecimiento sostenible y para poder hacer que las economías funcionen y las sociedades sean sanas.

la calidad y la cantidad de agua —poder de alguna manera parar el deterioro— y también la protección del suelo. La ponente, Laura Ferrara, contempla qué déficits tiene la aplicación de esta Directiva, y uno que se ha constatado a lo largo de toda la sesión es la diferente aplicación por parte de los Estados miembros. De hecho, hay muchas diferencias en cuanto al número de incidentes por daños medioambientales que activan la aplicación de esta Directiva entre unos Estados miembros y otros. Por lo tanto, una conclusión rápida es que necesitamos una armonización en la aplicación de esta Directiva. Lo ha dicho la Comisión. Habrá que cotejar y estudiar con datos comparativos todos los Estados miembros para ver qué está pasando realmente y a partir de aquí ver cómo podemos mejorar el texto legal.

En definitiva, se trata de cumplir con la Estrategia 2020 de tener un crecimiento integrado, pero también sostenible, y, por lo tanto, de apoyar a la Comisión en ese estudio, en ese cotejar datos, en este ver los intercambios para ver de qué manera podemos mejorar la aplicación de